y también hemos reforzado el vínculo democrático entre esos representantes y quienes ejercen el gobierno. Hace unas pocas semanas, en este Parlamento aprobamos un informe sobre la reducción del espacio de la sociedad civil en algunos de los países con los cuales cooperamos en las políticas de desarrollo. Pero ese mismo problema lo tenemos dentro de la Unión. Lo cierto es que la democracia son procesos electorales, es reforzamiento del vínculo entre elegidos y gobernantes, pero también es vitalidad de la sociedad civil, que alimenta estos procesos de participación política. La democracia es participación, es deliberación, y necesitamos